Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, avec mes collègues de la Commission le Président Barroso et le commissaire Andor en particulier nous partageons naturellement la préoccupation que vous exprimez concernant la situation des sans abris en Europe pendant cette vague de froid. Personne ne peut rester insensible à la situation de ceux qui dorment sans toit pendant ces nuits de froid extrême et, plus tragiquement encore, à la mort d'un grand nombre de personnes un peu partout dans les pays européens. Vous êtes donc en droit de vous interroger sur ce qui est fait pour remédier à cette situation et c'est ce que nous pouvons faire ensemble face à ce qui est l'une des manifestations les plus extrêmes et les plus insupportables de l'exclusion sociale.

vous remercie, Monsieur le Président.

Ici, à Strasbourg, comme dans d'autres villes de l'Union, les autorités locales, régionales, les organisations non gouvernementales répondent à la situation en offrant des abris d'urgence. Partout, les autorités locales et la société civile agissent ensemble, prennent des initiatives et se mobilisent. Le rapport conjoint de 2010 sur la protection et l'inclusion sociale appelle les États membres à développer et à poursuivre le développement de plans d'action nationaux ou régionaux, parfois locaux, pour s'attaquer au problème des sans abris et identifie les domaines où l'action est nécessaire. Il est littéralement vital que les États membres poursuivent cet effort. Ils en sont parfaitement conscients et agissent en conséquence. Je crois très important que votre Assemblée rappelle cette exigence en mettant ce débat d'urgence à l'ordre du jour. Bien que la capacité d'action directe de l'Union européenne soit limitée, nous avons aussi un rôle à jouer. Il s'agit d'abord de rappeler aux États membres leurs responsabilités et de les soutenir dans leurs efforts. À plus long terme, il s'agit d'améliorer notre compréhension des problèmes, notamment en améliorant nos instruments pour mesurer l'ampleur de ce phénomène et ainsi mieux agir. Par exemple, à travers le programme PROGRESS, l'Union européenne aide à financer une nouvelle étude sur les liens entre sans abris et migration et soutient la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans abris.

Les Fonds européens doivent aussi être utilisés pour évaluer, expérimenter des solutions opérationnelles et rechercher de nouvelles approches à travers les travaux sur l'innovation sociale. Nous pensons en particulier à la politique d'hébergement. Mon collègue, le commissaire Andor, a présenté une approche innovante lancée par des compagnies de chemin de fer et concrétisée, par exemple, par la charte européenne pour le développement social et le développement sociétal dans les gares. Ainsi, les compagnies ferroviaires signataires de cette charte ont déclaré leur intention de partager leurs programmes d'action pour faire émerger à l'échelle européenne une culture professionnelle sur la grande exclusion sociale. Ces travaux ont reçu le soutien de l'initiative européenne pour l'innovation et l'expérimentation sociale à travers un financement pour le projet récemment achevé espoir dans les gares, qui va être prolongé par le projet travail dans les gares.

Enfin, Mesdames et Messieurs les députés, avec l'initiative pour l'entrepreneuriat social, publiée en octobre dernier, et que je suis, en ce qui me concerne, très particulièrement, la Commission a proposé de nouveaux outils qui devraient permettre aux entreprises sociales de mieux réaliser leur mission et nous savons que certaines de ces entreprises sociales sont engagées aux côtés des sans abris, notamment lorsqu'elles visent à répondre aux besoins des personnes vulnérables comme c'est le cas des personnes sans domicile fixe. Je voudrais citer trois exemples un meilleur fléchage des Fonds structurels, des règles simplifiées et moins de contrôles pour les aides d'État destinées aux services sociaux qui accompagnent les personnes vulnérables et enfin des règles de marchés publics qui allègent les obligations pour les services sociaux et qui permettent, notamment, de préserver ou de réserver plus facilement certains marchés aux entreprises d'insertion.